Tisztelt Elnök asszony! Magyar vagyok, szeretem a hazámat, és szeretem a szabadságot. A hazámért és a szabadságért küzdöttem a kommunista diktatúrával szemben. Annak az országnak a polgára vagyok, amelyik országot a jogállamiság nagyobb dicsőségére betegnek minősítette Jourová biztos. Ahhoz a közösséghez, a magyarok közösségéhez tartozom, amelyikről a liberális Jourová a jogállamiság iránti mély elkötelezettségtől vezettetve, azt mondta, hogy a magyarok nagy része nem tud saját véleményt alkotni. És a hazámat a napokban a jogállamiság nevében azzal fenyegette meg az EP német szocialista alelnöke, Barley képviselőnő, hogy pénzügyileg ki kell éheztetni. Sértegetés, fenyegetés, politikai zsarolás, hatalmi arrogancia. Ez teljességgel elfogadhatatlan. Tisztelt Roth miniszter úr! Ezek a megszólalások igenis a hetvenes nyolcvanas évek pöffeszkedő kommunista párttitkáraira emlékeztetnek, akik azt képviselték, hogy vagy elfogadjuk az ő erőszakos pártideológiájukat, vagy végünk van. Elbírtunk velük és kivívtuk a szabadságunkat.